Spoštovani! Leta dva tisoč enaindvajset Premogovniku Velenje poteče dovoljenje za izkopavanje premoga. V Slovenski nacionalni stranki menimo, da bi bilo ob podaljšanju koncesije nujno razmisliti o zakonu o renti, ki bi vprašanje odškodnin za degradacijo okolja, kateri bi celovito zajel obratovanje Premogovnika Velenje. Po naših podatkih ta sedaj odkop izvaja le na območju Občine Šoštanj in TEŠ, ki stoji dejansko v samem mestu Šoštanj. Poleg že znanih posledic delovanja, kot je smrad, tresenje tal, občane skrbijo tudi informacije o nameravanem uvozu premoga, kurjenju odpadkov in celo predčasnem zapiranju obeh energetskih družb. Občani, državljani Republike Slovenije so po eni strani razočarani in hkrati ogorčeni, da lokalna skupnost še vedno nima urejenih zakonskih podlag, po katerih bi bilo letno upravičeno do odškodnin. Vemo, da prihaja do določenih izplačil, vendar ta niso urejena, kot bi bilo potrebno. V Slovenski nacionalni stranki menimo, da vprašanje odškodnino za degradacijo okolja ne sme biti stvar kravjih kupčij, še posebno člane Slovenske nacionalne stranke iz Šoštanja zanima: Ali bo ministrstvo za okolje pri podaljšanju koncesije zopet pozabilo oziroma obšlo prebivalce, ki živijo na tem območju?